virðulegi forseti í byrjun desember tvö þúsund og fimm skipaði þáverandi heilbrigðismálaráðherra faghóp til að koma með ábendingar um hvernig bæta má geðheilbrigðisþjónustu við aldraða hér á landi hópnum var ekki ætlað að fjalla sérstaklega um úrræði fyrir heilabilaða formaður hópsins var vilborg ingólfsdóttir skrifstofustjóri á sviði öldrunarmála í heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytinu auk hennar áttu þar sæti fjórtán aðilar flestir með breiða faglega þekkingu á málaflokknum og þar á meðal margir okkar helstu sérfræðingar á sviði geð og öldrunarmála hópurinn skilaði stuttri greinargerð með ábendingum til ráðherra í lok mars tvö þúsund og sex svo sem honum hafði verið ætlað samstaða var innan hópsins um að setja fram fáar ábendingar um þá þætti sem brýnast væri að vinna að í grófum dráttum varða þær ábendingar eftirtalin svið eflingu forvarna og aukið hlutverk heilsugæslunnar meðal annars með aðkomu fleiri fagstétta á þeim vettvangi svo og með góðu framboði á fræðslu til fagstétta innan heilsugæslunnar á heilbrigðisvanda aldraðra af geðrænum toga sérhæfða þjónustu fyrir aldrað fólk með geðsjúkdóma greining þessara sjúkdóma hjá öldruðum er að mörgu leyti frábrugðin greiningu hjá yngra fólki þess vegna hafa flestar þjóðir koma á fót sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í ábendingum hópsins er lagt til að stofnað verði fagteymi sérfræðinga á geð og öldrunarsviði sem meðal annars sinnir ráðgjafarþjónustu einnig er lagt til að komið verði á fót göngudeild fyrir aldrað fólk með geðsjúkdóma

fyrir geðsjúka aldraða nefndarmenn lögðu áherslu á að þótt komið verði á fót sérhæfðri þjónustu fyrir aldrað fólk með geðsjúkdóma munu aldraðir eftir sem áður eiga aðgang að þeirri almennu geðheilbrigðisþjónustu sem veitt er í landinu til jafns við aðra sérhæfð

spurning mín til hæstvirtrar heilbrigðismálaráðherra er hvort og þá hverjum af ábendingum hópsins hafi verið fylgt eftir ef svo er ekki hvort ráðherra hyggist fara að ábendingum hópsins og þá hverjum